Señor Presidente, hay que reconocerle al señor Vidal Quadras que se haya intentado mover por la arquitectura política laberíntica de la Unión Europea —que es una arquitectura realmente laberíntica— para intentar que, efectivamente, este Parlamento no quede excluido de la codecisión en temas tan importantes como estos instrumentos. Yo quiero decirles que mi grupo parlamentario es muy crítico respecto a dos instrumentos el Instrumento de Estabilidad y el Instrumento de promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial. Para nosotros, la democracia y los derechos humanos son universales. No se puede priorizar un derecho humano sobre otro y las experiencias recientes de nuestra relación con Mubarak, Ben Ali, Gadafi, la actual Arabia Saudí o Marruecos evidencian que tenemos una experiencia de priorizar unos derechos humanos sobre otros.